Uważam, że plan Unii Europejskiej jest kierunkowo słuszny, bowiem nasza pomoc musi dotyczyć dwóch obszarów. Pierwszy obszar to poprawa bezpieczeństwa. Drugi obszar to poprawa warunków życia ludności.

Myślę jednak, że powinniśmy ciągle pytać o efektywność tej pomocy.